Z zaključnim poročilom odbora za registracijo pesticidov želimo okrepiti naš odnos do kvalitete hrane in povrniti zaupanje državljanov v evropske inštitucije. Čas je že, da pesticidi prenehajo zastrupljati naša polja in travnike, in čas je tudi, da pesticidi prenehajo zastrupljati naše politične razprave.

Čas pred vsakimi volitvami je posebno dovzeten za hitre rešitve, ki se namesto na dejstva raje sklicujejo na enostavne slogane in posploševanja, in prihajajoče evropske volitve niso pri tem nobena izjema. Zato pozdravljam poročilo odbora PEST, ki poziva k sistematičnemu pregledu vseh študij o vplivu glifosata na zdravje ljudi in okolja, kar bo podlaga za naše nadaljnje ukrepanje. Mislim pa, da je za povrnitev zaupanja ljudi v evropske inštitucije potrebno storiti še veliko več. Različne agencije so nam dale različne rezultate glede rakotvornosti glifosata in drugih pesticidov. Pomisleki še vedno obstajajo, časa pa nam zmanjkuje dejstvom navkljub. Uporaba kemičnih pesticidov pri pripravi, pri pridelavi hrane škoduje tako zraku, vodi in zemlji kot tudi biotski raznovrstnosti in zdravju ljudi. Ne gre več le za vprašanje povrnitve javnega zaupanja, vedno bolj gre tudi za spoštovanje dognanj znanosti in vztrajanje, da tudi kot politiki ne pristajamo več na kompromise na račun zdravja. Kot predsedujoči skupini poslancev za boj proti raku lahko rečem, da smo kot družba v boju s to vse bolj pogosto boleznijo razumljivo zaposleni z iskanjem zdravil in metod zdravljenja, premalo pa se ukvarjamo z odpravljanjem vzrokov zanjo. Rak ni le zasebna zadeva zdravnikov in bolnikov, rak je politični in družbeni problem. Če hočemo doseči pozitivne spremembe na področju zdravja, je potrebna sprememba naše evropske razvojne paradigme, vključno s kmetijsko politiko. Alternative za kemične pesticide že obstajajo, manjka pa nam volja za spremembo zakonodajnega okvira. Poročilo odbora PEST je korak v pravo smer, ki ga pozdravljam.